Z textu navíc pod tlakem přímo nevolené Komise vypadl i minimální požadavek na označování rozdílného složení.

A to tak, že na jedné straně nám nutí EU řadu kontroverzních povinností, na té druhé si z nás však západní země dělají zcela nepokrytě popelnici. Hrozí, že zemím střední a východní Evropy tak nezbyde nic jiného, než přijmout vlastní národní legislativu, a to i za cenu konfliktu s právem EU. Prosím proto, podpořte naše pozměňovací návrhy, které vrací do textu původně vyjednaný kompromis a bojují proti této ostudné praxi dvojí kvality.

A o to v tom pozměňovacím návrhu jde.